Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame le rapporteur, bien sûr, ce texte est d'une très grande complexité mais, au fond, de quoi s'agit il? Il s'agit encore une fois de tirer les leçons de la crise non, il ne faut plus faire comme avant, oui, il faut changer les règles du jeu, il faut remettre de l'ordre dans le système. Ceux qui, aujourd'hui, profitent dans les différents pays de l'Union, de la crise et de l'anxiété des citoyens pour tout mettre sur le dos de l'Europe, on entend partout c'est à cause de l'Europe si ça ne fonctionne pas, c'est même à cause de l'euro, et d'ailleurs j'ai la solution, il faut quitter l'Europe, il faut mettre fin à l'euro....

ces gens là, il faut sans cesse répéter que oui, nous avons besoin de règles communes, il faut leur répéter que si les pays de l'Europe n'étaient pas unis, s'ils étaient isolés, ils seraient aujourd'hui morts. Oui, nous avons besoin de régulation, de politique commune, de règles communes, d'une mise à plat de nos règles et d'un meilleur fonctionnement du système.